Por ese motivo debemos felicitarnos por este informe y una mayor regulación para prevenir el cáncer en el ámbito laboral. Es un paso adelante que en esta propuesta se incluyan sustancias tóxicas para la reproducción, pero tenemos que seguir trabajando para proteger a las trabajadoras embarazadas desde las primeras semanas de gestación y prevenir los desequilibrios hormonales producidos por estas sustancias. Este informe contiene muchos elementos positivos. Sin embargo, señorías, de poco sirve este trabajo de regulación sobre seguridad y salud en el trabajo si después no se cumplen y no se aplican los protocolos. Es el caso de los cuarenta y nueve trabajadores que en diciembre de 2012 sufrieron la intoxicación por mercurio más grave de Europa en la fábrica Asturiana de Zinc. Un accidente repleto de negligencias desde la evaluación del riesgo hasta los equipos de protección y además una medicación que se les suministra demasiado tarde.

Pero casos como este no pueden volver a repetirse.